maart 432, in april 475 en in mei 373 politiek gemotiveerde en arbitraire aanhoudingen. Veelzeggend genoeg klonken er van EU zijde geen publieke protesten tegen deze vrijheidsbeperkingen.

Dat kan toch geenszins het doel zijn van de beoogde politieke dialoog tussen Brussel en Havana! Van groot belang is ook de dominante invloed van het Cubaanse leger op s lands economie.